Señor presidente, después de uno de los veranos más calurosos de la historia, de los macroicendios y de los actuales huracanes, seamos realistas hay que ser ambiciosos en nuestra lucha contra el cambio climático. Según los científicos, no superar un grado y medio y, al mismo tiempo, proteger a la población más empobrecida de este mundo supone generar emisiones negativas, aparte del uso de la tierra y de los bosques, que no solo hay que utilizar como mecanismo de compensación. Basado en ese principio, este Reglamento, pionero en el mundo, puede marcar un precedente y convertirse en un modelo para las negociaciones internacionales. Para ello es necesario que el Reglamento, en primer lugar, establezca claramente que las tierras tienen diferentes objetivos y que la producción de alimentos, sobre todo en los países del sur, tiene que ser compatible con los sumideros de carbono y, en segundo lugar, que integre los derechos de tenencia de la tierra y de los pueblos indígenas. Por último, llamo a respetar la posición de la Comisión de Medio Ambiente cualquier intento de rebaja es ir en contra del Acuerdo de París y hacerle el juego a Trump.